Als neu gewählter Abgeordneter aus Mecklenburg Vorpommern unterstütze ich die Entwicklung einer Ostsee Strategie und auch den dazugehörigen Aktionsplan sehr.

Unsere gemeinsamen Ziele sind natürlich die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft im Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung der Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen, aber auch eine gemeinsame Energiepolitik, bei der auch regenerative Energien berücksichtigt werden. Das wirft die Frage auf Wie gehen wir mit Offshore Anlagen in der Ostsee um? Die Gewässerreinhaltung denn es geht um unser Fundament und unsere Ressourcen spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle, wenn wir an die Fischerei denken, wenn wir an den Tourismus denken. Deshalb ist es notwendig, dass Investitionen in Kläranlagen weiter vorangetrieben werden.

Und wie werden wir die Schiffssicherheit in den Griff bekommen?